Vážený pán predsedajúci, cieľom zabezpečiť spravodlivú transformáciu našej ekonomiky na zelenšiu a digitálnejšiu musíme urobiť všetko preto, aby sme naozaj dosiahli, že táto transformácia bude spravodlivá pre všetkých. To znamená, že ju nezaplatia tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a že ju nezaplatia dvakrát. To znamená, že nedostanú žiadnu pomoc zo strany Európskej únie a zároveň sa zvýšia ceny energií.

Zároveň máme tu nástroje, ktoré predložila Európska komisia, sú správnym krokom vpred. A to je aj napríklad fond spravodlivej tranzície. Tu opäť musíme zabezpečiť, aby sa peniaze z tohto fondu dostali tam, kde to najviac potrebujeme, teda to tých regiónov, ktoré budú touto transformáciou najviac postihnuté a k tým ľudom, ktorí budú najviac trpieť. Potrebujeme, aby sme naozaj dokázali pomôcť týmto regiónom, ale aj krajinám, ktoré spolu s týmito regiónmi a v spolupráci s Európskou komisiou vypracujú tieto plány transformácie, ktorá musí byť úspešnou.